Únia má nielen jednotný trh, vlastné zákonodarstvo, volený zastupiteľský orgán či vlastný systém súdnictva. Už dlhšie sú realitou aj politické strany na európskej úrovni. Nie sú iba zhromaždením národných strán. Majú vlastnú agendu, európsku agendu, a sú integrálnou súčasťou európskej politickej verejnosti. Posilnením politických strán na európskej úrovni sa upevní participatívna správa v Európskej únii a v konečnom dôsledku tým aj demokracia. Z týchto dôvodov vítam prezentovaný návrh na reformu štatútu a financovania politických strán na úrovni Únie a chcem sa Vám, pán viceprezident, týmto aj osobne poďakovať za Vašu spoluprácu. V záujme politických strán je v súčasnosti veľmi dôležité, aby získali spoločný a jednotný právny štatút. Treba prekonať rozdiel medzi režimom politických strán a pravidlami, ktoré sa uplatňujú v prípade európskych inštitúcií. To je možné na základe zavedenia spoločného politického, právneho a fiškálneho štatútu pre politické strany na európskej úrovni. Rovnako by bolo vhodné zvážiť, aby právo založiť takúto stranu mali len politické strany, ktoré pôsobia na národnej či regionálnej úrovni. Na mieste je tiež otázka systému financovania. Systém schvaľovania financií pre politické strany na európskej úrovni by sa mal zjednodušiť. Pre zachovanie transparentnosti by mala existovať možnosť vykonávať finančné kontroly. Transparentné a bezpečné prostredie pre pôsobenie a financovanie európskych politických strán je žiaducim a ústretovým krokom i smerom k občanom členských štátov Európskej únie. Môže im byť nápomocné v ich každodennom živote. Štatút politických strán na európskej úrovni je významným posunom smerom k väčšej interakcii s občanmi, k zvýšeniu úrovne demokracie a k zvýšeniu verejného záujmu o európsku problematiku.